Mit ihm haben wir ein Frühwarnsystem, um mögliche Ungleichgewichte in den EU Mitgliedstaaten schnellstens zu erkennen. Gemeinsam mit dem Stabilitäts und Wachstumspakt bildet das Europäische Semester ein effektives Tandem. Die nationale Ebene hat dafür Sorge zu tragen, einmal beschlossene Politikmaßnahmen auch in die Tat umzusetzen. Die Forderungen aus dem linken Spektrum, die Regeln wieder aufzuweichen, entbehren jeder Grundlage. Sie würden dazu führen, dass sämtliche Bemühungen, die Wettbewerbsfähigkeit und Haushaltsdisziplin in den EU Mitgliedstaaten zu stärken, bereits im Ansatz scheitern. Kollege Kariņš hat ein gutes Beispiel aus seiner Heimat gebracht. Kollege Jean Paul Gauzès stellt in seinem Bericht klar, dass der Ansatz zu konsequenten Strukturreformen bei gleichzeitiger Haushaltskonsolidierung völlig berechtigt ist. So kann die Schuldenkrise endlich besser bewältigt werden. Nach zähen Verhandlungen, die in den Fraktionen stattgefunden haben, haben wir im Ausschuss ECON einen ausgewogenen Bericht verabschiedet, der für eine sorgfältige Vorgehensweise im Rahmen der wirtschafts und haushaltspolitischen Koordinierung steht. Für die Zukunft wünsche ich mir allerdings, dass neben den ökonomischen Komponenten auch die sozialen Belange wieder in den Vordergrund gestellt werden. Die Vertiefung des sozialen Dialogs ist genauso wichtig, wie es die Fortschritte bei der Verbesserung der Qualität der Jobs, der Mobilität auf den Arbeitsmärkten und in der Aus und Weiterbildung sind.